Sie bezieht sich auf eine Dringlichkeit, die wir heute Nachmittag beraten.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen um Vertrauen für folgendes Vorgehen Einige Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit diesem Fall befassen, wissen und ich kann dazu jetzt nicht mehr Details sagen, aber ich gehöre zu denen, die das wissen dass es kurz bevorsteht, dass wir heute hier im Verlauf des Tages eine Lösung für diesen Fall haben werden. Namhafte Regierungsvertreter der EU arbeiten an einer positiven Lösung. Es wäre deshalb sinnvoll, dass wir diese Dringlichkeit heute Nachmittag von der Tagesordnung streichen, weil jede weitere Debatte die Arbeit, die einige diplomatische Kanäle dort machen, nur behindern würde. Deshalb wäre meine Bitte, dass das Haus zustimmt, dass wir ausnahmsweise diese Dringlichkeit von der Tagesordnung nehmen, weil wir damit der Lösung des Falls mehr helfen, als wenn wir ihn diskutieren. Das wäre meine erste Bitte, Herr Präsident.